Vlak na het aantreden van president Morsi heb ik het initiatief genomen hem uit te nodigen hier in deze zaal. Dat is helaas nog niet gebeurd en gezien de situatie de laatste dagen denk ik ook niet dat het er nog van gaat komen. Dat is heel jammer, want we hadden een goed debat met hem kunnen hebben, misschien net zoiets als we gisteren met premier Orbán van Hongarije hebben gehad. Morsi heeft zich niet van zijn beste democratische kant laten zien. Hij gaf zichzelf extra bevoegdheden, houdt voet bij stuk bij een zeer restrictieve ngo wet, religieuze vrijheid wordt ingeperkt en de parlementsverkiezingen zijn tot nader order uitgesteld.

We hebben stevige fondsen klaar staan om Egypte te helpen met zijn economie en zijn democratie, en het is opnieuw niet de tijd om die fondsen vrij te geven.

Afkeuren wat er nu gebeurt in Cairo? De druk opvoeren voor nieuwe verkiezingen voor het parlement en wellicht voor de president?

Het lijkt soms wel alsof dit Parlement denkt dat ze allemaal de lidmaatschapskaart van de Internationale Liberale zouden tekenen. De kans bestaat echter dat we dit land een fuik induwen van conservatieve gedachten die de positie van vrijdenkers, van vrouwen, van minderheden geen goed zullen doen.